Mais, là bas aussi, la révolution s'est heurtée à une répression sanglante et cette répression s'est faite avec l'appui de l'armée saoudienne, ce que nous aurions aimé voir condamné plus fortement, et non pas seulement dénoncé par le Parlement européen.

Elle était encore là le 14 février dernier, lors de la grande manifestation qui commémorait le premier anniversaire du soulèvement populaire. Journalistes, défenseurs des droits de l'homme, syndicalistes, et bien d'autres, sont toujours traînés devant les tribunaux, y compris des médecins ayant osé soigner des manifestants, y compris de simples citoyens ayant osé parler à des journalistes. Des milliers de personnes ont été licenciées pour avoir participé aux manifestations et ne sont toujours pas réintégrées. Des centaines d'étudiants ne peuvent toujours pas poursuivre leurs études et, à ma connaissance, le gouvernement bahreïnien demande toujours le report de la visite du rapporteur des Nations unies. Il faut dire que le gouvernement bahreïnien se sent fortement épaulé par la présence de la 5e flotte étasunienne et par des accords d'armement avec certains pays européens, dont le Royaume Uni. Y compris, certains États européens assurent la formation des forces de police anti émeute dans ce gouvernement en tant que Française, cela me rappelle de mauvais souvenirs. Nous pouvons nous féliciter que les États Unis aient suspendu leurs exportations d'armes et nous pourrions enjoindre le gouvernement britannique à faire de même. Oui, il serait temps de faire pression sur les entreprises européennes qui ont licencié des salariés et qui ne les ont toujours pas réintégrés.